Dnes musíme žiaľ skonštatovať, že Komisia v aktuálnom návrhu nariadenia nie dostatočne reaguje na nový rámec Lisabonskej zmluvy a v niektorých aspektoch návrh nariadenia obmedzuje oproti predchádzajúcej verzii.

Namiesto zúženia vymedzenia pojmu dokument by sa jeho rozsah mal podľa nás rozšíriť, aby zahŕňal oficiálne informácie. Prístup žiadateľov k určitým informáciám by totiž umožnil požadovať sprístupnenie osobitných informácií presnejším, cielenejším a komplexnejším spôsobom. Pritom by sa zabránilo prijímaniu veľkého množstva nepotrebných údajov, ktorých poskytovanie by znamenalo dodatočné náklady. Nové vymedzenie by tiež uľahčilo získavanie čiastočného prístupu k určitým tajným dokumentom a umožnilo by jasné rozlišovanie medzi neoficiálnymi a oficiálnymi informáciami. Vážený pán viceprezident, ja vôbec nepochybujem, že aj pre vás je mimoriadne dôležité, aby sa zabezpečil úplný prístup ku všetkým dokumentom týkajúcim sa uzavretých konaní. Návrh Komisie, ktorý dáva členským štátom právo na zamietnutie prístupu k dokumentom na základe ich právnych predpisov je však z nášho pohľadu v rozpore s jurisdikciou Európskeho súdneho dvora, a je preto pre nás neakceptovateľný.